Herr Präsident, Herr Kommissar!

Es waren Verhandlungen, die sich nun über ein Jahr hingezogen haben, die alle viel Kraft und Zeit gekostet haben und die mit ihrem Scheitern letztlich den eigentlichen Zweck verfehlt haben. Dabei ging es doch in erster Linie darum, dass man gerade den eher technischen Bereich einer formalen Anpassung unter dem Lissabonner Vertrag bereits vor den eigentlichen Verhandlungen zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik zu einem Abschluss bringen wollte. Ich möchte in Richtung des Rates schon eines klar festhalten Das Parlament hat während zahlreicher Verhandlungen klar seine Kompromissbereitschaft gezeigt. Umgekehrt habe ich dies allerdings von Seiten des Rates vermisst sofern es überhaupt möglich war zu verhandeln, da es seitens des Rates oft gar kein Verhandlungsmandat gab. Ich möchte mit Sicherheit keine Vermutungen anstellen, aber falls irgendjemand glaubt, dass dieser zentrale Bereich nun innerhalb der Verhandlungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik seitens des Parlaments vernachlässigt wird, dann täuscht er sich.